La propuesta Olas de energía ciudadana es el resultado de una ilusión compartida, el trabajo de miles de personas y diferentes organizaciones con un objetivo común la cultura como fomento del conocimiento entre diferentes. San Sebastián ya es un referente de la cultura por su festival internacional de cine, por el festival de jazz o por el festival de derechos humanos, pero el proyecto que ha ganado la capitalidad va mucho más allá y propone un sinfín de actividades que van desde un encuentro de premios Nobel hasta una red de espacios verdes por la cultura, desde un G 20 de ONG hasta un proyecto que fusiona arte y gastronomía. En definitiva, un gran proyecto que ha hecho que esta gran ciudad haya ganado por méritos propios y no por decisiones políticas.